Örömmel tölt el, ha a Coelho jelentés holnapi megszavazásával az Európai Parlament egyértelmű jelét adja elismeri Románia és Bulgária felkészültségét és támogatja a két ország csatlakozását a közösségi vívmányaink egyik legfontosabbikához, a schengeni övezethez. Ahhoz, amely a kelet és közép európai országok számára történelmi okokból is olyan sokat jelent a szabad és akadálymentes utazás lehetőségét. A mai vitánk legfontosabb üzenete a tagállamok számára az kell legyen, hogy Románia és Bulgária teljesíti ugyanazokat a csatlakozási feltételeket, amelyet az Unió az eddig csatlakozott országoktól is elvárt. Hangsúlyozni kell, hogy nem lehet több követelményt támasztani Románia és Bulgária irányába, mint az előző schengeni csatlakozás esetében támasztottunk. A tagállamok ne alkalmazzák a kettős mérce intézményét, mert az pontosan azt az alapot kezdi ki, amire a schengeni vívmány épül a kölcsönös bizalom intézményét.

Hangsúlyoznám továbbá azt is, hogy még véletlenül sem szabad árukapcsolásként végezni ebben a kérdésben, tehát összekötni a két tagország schengeni csatlakozását és a schengeni értékelési mechanizmus felülvizsgálatának az ügyét. Ez utóbbira igen nagy szükség van, de ez nem kapcsolható most így össze. Végül hadd gratuláljak Coelho jelentéstevőnek, akinek konstruktív és következetes munkája kiemelkedő fontosságú volt a jelen ügyben is, továbbá köszönjem meg a magyar elnökség a két tagállam mielőbbi schengeni csatlakozásának irányába tett konkrét lépéseit és elkötelezettségét.